Po pierwsze wiem, a po drugie, dziękuję za to. Pytanie jest tylko, czy to jest to, do czego mogliśmy się ograniczyć?